Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo! Spoštovani varuh, predstavniki vlade, poslanke in poslanci! En lep dober dan! Dejstvo je, da se to poročilo nanaša na leto dva tisoč osemnajst, to pomeni, da se vsebinsko nanaša še na bivšo, varuhinjo. To poročilo je precej debelo, kar kaže na to, da imamo v tej državi probleme, katere moramo začeti reševati in jih tudi, seveda dokončno rešiti. Ko sem prebiral to poročilo, sem naletel na ogromno težav, me je pa presenetila ena zadeva. In sicer to, da v tem poročilu nisem zaznal nič oziroma, lažem, skoraj nič o redkih boleznih, o katerih sva z varuhom že debatirala. Vse, kar je v tem poročilu napisano o redkih boleznih, je, pozor, enajstega devetega dva osemnajst se je v Križankah v Ljubljani bivša varuhinja udeležila dobrodelnega koncerta, katerega izkupiček je bil namenjen obolelemu fantku Viljemu Julijanu in drugim otrokom s težkimi redkimi boleznimi. To je vse, kar je o redkih boleznih napisano v tem poročilu. Jaz sem, ko je bil še minister Fakin minister, ministra spraševal o teh redkih boleznih in mi je seveda nonšalantno, odgovoril, da potrebujemo več denarja. Zdaj moja ocena je, da mi nismo neka revna država, smo neka srednjeevropska država, ki ima denar. Otroci z redkimi boleznimi obstajajo, ni jih veliko, ampak dejstvo je, da so. To so otroci, ki trpijo za različnimi redkimi boleznimi, in posledično trpijo tudi njihovi starši, ne samo psihično, predvsem finančno, kajti morajo se finančno zadolževati za to, da, rešujejo težave z zdravljenjem teh otrok. Kot rečeno, sva z varuhom že začela debato o tem tudi z ministrom Šabedrom, predvsem na vrhu koalicije, ki je potekal prejšnji teden, sem izpostavil to zadevo in minister Šabeder je z ekipo obljubil, da se bomo te problematike, lotil in začel reševati in ima precej drugačen, pristop do tega, kot ga je imel minister, Fakin, kar me, seveda veseli. Tako da tu vidim predstavnika Ministrstva za zdravje, jaz, upam, da bo ministrstvo držalo besedo in se bo, te zadeve, lotilo. Prej je bilo v stališču enega izmed poslancev ene stranke rečeno, da varuh ne hodi po terenu oziroma da hodi na teren samo samo kromom. Mislim, varuh hodi na teren že od leta tisoč devetsto petindevetdeset in trenutni varuh je bil devetega petega tudi na Koroškem pa začuda na na Koroškem Romov nimamo, pa je varuh bil na Koroškem, kjer se je seznanil tudi s problematiko CUDV Črna. To je Center za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem oziroma v enem izmed, ve, da ve da centrov na Muti, kjer je lahko tudi varuh videl, kako katastrofalni pogoji so, v tej ustanovi. In tudi inšpekcijska služba Ministrstva za delo je naložila centru, da obnovi prostore predvsem to centralno zgradbo v Črni na Koroškem. In jaz tu prosim, vidim državno sekretarko, da se centru zagotovijo finančna sredstva za proračun v proračunu dva dvajset dva enaindvajset in da se ta centralna stavba tudi z ostalimi, ostalimi izpostavljenimi, enotami uredi. Ta institucija se ukvarja z osebami z motnjami v duševnem razvoju. To pomeni tudi te osebe spadajo pod tiste ranljive skupine. In jaz upam, da bo, tu bo ministrstvo pristopilo k reševanju tega, vidim, da se je varuh, seznanil s problematiko in to prosim za pomoč tako ministrstvo kot tudi varuha, da bomo v nekem dialogu, in seveda s finančnimi sredstvi tudi to problematiko rešili. Jaz se, varuhu zahvaljujem, ker mislim, da je pristopil zelo proaktivno k reševanju težav in jaz verjamem, da s s takšnim pristopom bomo rešili marsikatero težavo. Hvala.